Z etického hľadiska je mimoriadne dôležité zabezpečiť primeranú dávku tkanív a buniek potrebných na lekárske účely.

Odmeny za darcovstvo by mali byť starostlivo vymedzené a mali by byť obmedzené na náhradu výdavkov spojených s darcovstvom, ako sú napríklad výdavky na zdravotnú starostlivosť. Malo by sa tiež riadiť ochrannými právnymi a etickými zásadami, ktoré rešpektujú nedotknuteľnosť osoby. Podľa mnohých správ však dochádza k opakovanému porušovaniu zásady bezplatného darcovstva. Pritom Charta základných práv Európskej únie, ktorá je právne záväzná, zakazuje využívanie ľudského tela a jeho častí na dosiahnutie zisku. Bezplatné darcovstvo je preto nielen etickou zásadou, ale je taktiež nevyhnutné na ochranu zdravia darcu a príjemcu vzhľadom na to, že ak sú súčasťou procesu darcovstva veľké sumy peňazí, môžu darcu podnietiť k riskovaniu a môžu zabrániť odhaleniu rizík v jeho zdravotnej anamnéze.